Monsieur Gallagher, un grand merci de me permettre de me prononcer sur cette importante question. Les États membres sont compétents, au premier plan, pour ce qui est de la définition et de la mise en œuvre de leurs politiques nationales en matière d'emploi. Étant donné que la situation du marché de l'emploi est différente d'un État à l'autre, les mesures à prendre varient elles aussi nécessairement, pour autant qu'elles contribuent, dans l'ensemble, à la réalisation des objectifs globaux de l'Union. En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces mesures sont coordonnées au sein de la stratégie européenne pour l'emploi, qui prévoit notamment des lignes directrices pour l'emploi et des recommandations aux États membres. Lors de sa réunion de juin 2010, le Conseil européen a donné son approbation à l'orientation générale relative aux lignes directrices intégrées pour les politiques économiques et de l'emploi, qui sont un outil essentiel à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour l'emploi et la croissance. Après avoir tenu compte de l'avis du Parlement, adopté le 8 septembre 2010, la Présidence soumettra ces dernières au Conseil pour adoption lors de sa prochaine session EPSCO le 21 octobre

Les réformes devraient avoir pour objectif d'améliorer la participation sur le marché de l'emploi, en particulier pour les groupes qui y sont sous représentés les jeunes, les seniors, les peu qualifiés, les migrants légaux de réduire le chômage structurel et de promouvoir la qualité de l'emploi par des mesures touchant tant l'offre que la demande de travail. Elles visent également à développer une main d'œuvre qualifiée répondant aux besoins du marché du travail, à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et à stimuler l'esprit d'entreprise ainsi que les petites et moyennes entreprises. Une utilisation appropriée des fonds européens, notamment le Fonds social européen, permettra d'atteindre ces objectifs et d'assurer un meilleur accès à l'emploi et au marché du travail dans l'ensemble de l'Union européenne, plus particulièrement dans les régions défavorisées. En outre, à travers le rapport conjoint annuel sur l'emploi, le Conseil suit, avec la Commission, la situation de l'emploi dans les États membres et notamment la mise en œuvre des lignes directrices sur l'emploi et des recommandations en la matière.

Le Conseil a par exemple souligné que les États membres doivent également améliorer l'environnement des entreprises, stimuler la création d'emplois, notamment des emplois verts, et aider les entreprises à moderniser leur base industrielle. Vu l'importance de la stratégie européenne pour l'emploi en vue de coordonner les politiques d'emploi nationales et en améliorer l'efficacité, cette stratégie jouera un rôle clé dans le nouveau contexte de gouvernance établi par le semestre européen.